A Bizottság jelentésének hangulatát meghatározza a gazdasági és pénzügyi válság okozta helyzet.

Együttműködés nélkül nem tudunk kilábalni a válság okozta helyzetből, ezért nagyon fontos, hogy folytonos tájékoztatásáról biztosítson minket a Bizottság a már elért eredményekről. Az uniós versenypolitikai szabály betartása és betartatása az egyik kulcsa az egységes piac sikerének.

Ezért sürgető a második belsőpiaci csomag és a harmadik energiacsomag végrehajtása. Egy másik ágazatban, az agráriparban folyó verseny alaposabb vizsgálatának kérése nagyon is időszerű. Meg kell ismernünk tanulmány segítségével, hogy a piaci versenyt mely nagy beszállítók és forgalmazók torzítják.